Monsieur le Président, je voudrais prendre 30 secondes pour évoquer avec vous une valeur qui ne doit pas vous être étrangère, je veux parler ici du devoir d'ingérence.

C'est ce que moi même et six autres collègues avons fait lorsque vous et vos services avez réquisitionné les interprètes, bafouant ainsi tous les droits internationaux concernant le droit de grève. Malgré tout, vous avez décidé, vous vous êtes obstinés à nous sanctionner.

ce qui est grave, c'est que vous avez foulé aux pieds la démocratie, le droit et les valeurs de solidarité dont parlait tout à l'heure M.